Plakať nad vlastnou bezmocnosťou, nad tým, kam sa Európa dostala, a budete sa sami seba pýtať takúto Európu sme chceli? Takýto pocit majú tisíce ľudí každý deň pri odlete z bruselského letiska. A to je iba jeden príklad. Oni veľa robiť nemôžu na zvrátenie tohto stavu.

Urobte všetko preto, aby utečenci zo Sýrie, Líbye a ďalších chudobných afrických štátov nemali dôvod utekať z vlastnej krajiny, pretože európska politika situáciu utečencov nezlepšuje, ale naopak, prispieva k rastu extrémizmu v Európe.